Dziękuję Panie Premierze za wygłoszone

Teraz poproszę Pana Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso, którego witam wśród nas bardzo serdecznie, o wygłoszenie przemówienia.